Monsieur le Président, la Commission propose une liste noire anti blanchiment et anti financement du terrorisme, et c'est une bonne initiative.

C'est que le Conseil s'est empressé de détricoter cette liste, de refuser qu'y figurent des pays qui, pourtant, de notoriété publique, sont des champions de l'opacité, voire pire! Je prends deux exemples comment peut on nier aujourd'hui l'implication de pays comme le Panama

Quant à l'Arabie saoudite, on sait très bien que des particuliers ont participé au financement de Daech et que le royaume ne pouvait l'ignorer.

Ben Salman et l'intérêt des citoyens européens, le Conseil a tranché.